forseti íslands gjörir kunnugt að ég að tilskildu samþykki alþingis veiti forsætisráðherra umboð til þess að fresta fundum alþingis hundrað þrítugasta og áttunda löggjafarþings frá þrítugasti desember tvö þúsund og níu eða síðar ef nauðsyn krefur til tuttugasta og sjötta janúar tvö þúsund og tíu gjört í reykjavík tuttugasta og níunda desember tvö þúsund og níu ólafur ragnar grímsson jóhanna sigurðardóttir forsetabréf íslands um frestun á fundum alþingis samkvæmt þessu umboði og með vísan til samþykkis alþingis f lýsi ég hér með yfir því að fundum alþingis hundrað þrítugasta og áttunda löggjafarþings er frestað leyfi ég mér að þakka háttvirtum alþingismönnum og starfsmönnum þingsins fyrir krefjandi störf í þágu lands og þjóðar á þeim erfiðu tímum sem ríkt hafa í íslensku samfélagi um leið og ég óska þeim svo og landsmönnum öllum farsældar á nýju ári